Od wielu lat Komisja alarmuje, że niewielu obywateli korzysta z prawa do poszukiwania pracy w ramach jednolitego rynku.

Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, jedną z nich są niewątpliwie trudności związane z zachowaniem uprawnień wynikających z dodatkowych emerytur i rent. Są one coraz popularniejsze i biorąc pod uwagę trudności z systemami emerytalnymi w większości państw członkowskich, z pewnością ich znaczenie wzrośnie.

Wypracowany między Parlamentem a Radą kompromis idzie w dobrym kierunku z jednej strony pozwala na rozwiązanie istniejących problemów, zwłaszcza wynikających ze stosunkowo krótkich okresów pracy w innym państwie członkowskim, związanych z niezwykle popularną migracją wahadłową, z drugiej zaś stara się uwzględnić istniejące różnice pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie funkcjonujących systemów dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Istotne jest jednak, aby wprowadzone rozwiązania były w odpowiedni sposób rozpropagowane wśród migrujących pracowników. Praktyka pokazuje bowiem, że wiele przyjętych na poziomie europejskim rozwiązań nie funkcjonuje tylko dlatego, że obywatele nie mają świadomości ich istnienia. Sprawą Komisji będzie więc dopilnowanie, aby wymagania dyrektywy w zakresie informowania pracowników były wdrażane na wszystkich poziomach od państw członkowskich po pracowników.

Dzięki jej wieloletniej determinacji udało się zakończyć wiele prac nad tym dossier, a co najważniejsze wprowadzić wiele cennych rozwiązań.